Ce pays est traversé par des institutions bancaires systémiques qui, bien sûr, sont transnationales par nature et qui sont parfois dirigées en dehors de nos frontières, quand ce ne sont pas les institutions belges elles mêmes qui influencent ce qui se passe en Europe centrale, par exemple

Nous savons donc l'inanité d'avoir un système de régulation bancaire qui soit national, alors que nous travaillons dans un marché intérieur et avec des institutions bancaires qui sont transnationales par nature. Ainsi, nous avons payé le prix fort, et je ne peux donc que me réjouir de l'initiative qui a été prise à l'origine par le Conseil et traduite dans des textes par la Commission, en vue de mettre en place ce premier pilier de l'union bancaire. Alors, certes, l'union bancaire n'est pas l'alpha et l'oméga de l'intégration européenne, certainement pas, mais elle est en tout cas probablement le pas le plus résolu que l'Union prenne dans le sens d'une intégration, en vue d'une union toujours plus étroite entre nos États et nos peuples.

Mais il ne peut être question d'un saut de nature fédérale en Europe, si c'est au prix d'un affaiblissement de la démocratie, et on sait à quel point aujourd'hui la colère monte au sein de nos populations, à juste titre, contre un affaiblissement de la légitimation démocratique des décisions qui sont prises à la fois au niveau national et au niveau européen. De ce point de vue, il est vrai que et je veux me faire l'écho ici de ce que Sylvie vient de dire le choix architectural de placer ce mécanisme de supervision intégrée à la Banque centrale européenne nous semble quelque peu fâcheux, dans le sens où ce n'est pas la meilleure manière d'obtenir un système inclusif pour tout le marché intérieur. Ce n'est certainement pas le meilleur moyen d'appliquer la fameuse séparation des métiers bancaires entre superviseurs et politique monétaire et, enfin, ce n'est certainement pas la meilleure manière d'assurer un contrôle démocratique de la supervision des banques contrôle qui doit être exercé par le politique. Et de ce point de vue, je dois dire que je suis outré de l'attitude que la Banque centrale européenne a manifestée à la fois par la voix de M.

C'est, en substance, leur message. Je le trouve inacceptable.

Et, de ce point de vue, je ne saurais qu'encourager les États membres à aller de l'avant.

Est ce qu'on ose vraiment faire le pas en avant?.

Il n'y aura pas d'Europe forte sans solidarité et sans responsabilité. Je sais que certains d'entre nous voudraient bien qu'il n'y ait ni solidarité, ni responsabilité. Je pense qu'il nous faut les deux.

euro. Nous n'aurons pas une Europe forte sans solidarité, laquelle exige, ne serait ce que temporairement, des transferts financiers. En effet, si nous mettons en place un système de garantie des dépôts, un système de gestion des crises qui soient financés par le secteur bancaire, je pense que nous assurerons surtout la solidarité entre les banques, et c'est bien normal, plutôt que, finalement, la solidarité entre le contribuable et les actionnaires des banques.